Doresc să subliniez atât evoluția demografică accelerată din aceste state, precum și creșterea lor economică rapidă. Atrag atenția asupra paragrafului S, care pune accentul pe valorile și principiile împărtășite de cele două grupuri.

Totodată, forumurile de dialog trebuie să includă probleme precum combaterea schimbărilor climatice sau accesul la pământuri rare. Colaborarea în aceste domenii dintre statele BRICS și UE poate duce la o intervenție mai eficientă și rezultate vizibile. Este nevoie de elaborarea unor strategii comune, care să ia în considerație diferențele economice și culturale existente.